Wenn man davon ausgeht, dass die meisten Arbeitsplätze, die quer durch Europa nicht nur in meiner Heimat Österreich durch die Folgen der Globalisierung gefährdet sind, dann muss man besonders darauf achten, dass jüngere Arbeitnehmer Arbeitnehmer, die zum Teil noch gar nicht als arbeitslos gemeldet sind, weil sie aus der Ausbildung oder von der Schule kommen dadurch gefährdet sind.